ég mæli hér fyrir frumvarpi sem við flytjum ég og háttvirtur þingmaður helgi hjörvar um virðisaukaskatt eins og sagt var það er um að að setja í neðra þrep virðisaukaskatts

meðan hliðstæðar vörur eru í hinu neðra í sjö prósent þrepinu þetta frumvarp var flutt á síðasta þingi en komst þá ekki til umræðu var lagt fram nokkuð seint á þinginu og er nú endurflutt óbreytt og mér þykir sýnt að það muni nú komast til nefndar og fá umsagnir sem er fyrsta skrefið auðvitað í þessum ferli sem ég efast ekki um að endi með því að þetta mál fari í gegn það er er sumsé lagt til að vefbækur rafbækur bækur á geisladiska og landakort færist á neðra þrep virðisaukaskatts sem verði sjö prósent af sölu þessarar vöru með sama hætti og af sölu hefðbundinna bóka og hljóðbóka nú í a lið þessa frumvarps er gerð tillaga um vef og rafbækur en í b lið bækur

að kaupa slíka bók í bókabúðum eða annars staðar vefbók er bókartexti hins vegar sem lesendur kaupa sér aðgang að á vefnum eða hlaða niður af öðru vefsetri gegn gjaldi eðli málsins samkvæmt eru slíkar bækur einkum handbækur eða orðabækur og hér má nefna bækur sem hægt er að fá á vefsetrinu ordabok punktur is sem eru ýmsar orðabækur og ýmsar bækur á vefsetri sem heitir snara punktur is og á að selja núna reyndar þarf núna reyndar ekki að greiða fyrir en stendur til að selja að aðgang þegar búið er að fullbúa þann vef rafbók þekkja menn kannski síður en rafbók er bókartexti sem er hlaðið í tölvur eða síma eða í sérstök tæki af netinu og þar er um að ræða auðvitað alls kyns bækur en ekkert síður en orðabækur og handbækur ýmsar hreinlega bókartexta venjulegar bækur skáldsögur eða skemmtirit af ýmsu tagi í grip af þessu tagi hér sem ég hef leyft mér hér í þessu frumvarpi og við að kalla bókhlöðu sem er kannski ekki heppilegt nafn en er tekið upp vegna þess að æpoddinn er kallaður bókhlaða eða það

bók í þetta og geta svo haft þetta og lesið þetta er létt tæki og þægilegt við alls kyns tilvik

á þessu reyndar auðvitað á ensku því að íslenskar bækur eru ekki komnar í þetta rit eiga alls kom um sherlokes holmes og hinn kæra watson til þess að taka af öll tvímæli nefnum við í frumvarpstextanum líka hliðstæða gagnagrunna vegna þess að það er ekki allt útgáfuefni á vefnum eða í stafrænu formi til sem prentbók þannig að hér er verið að reyna að ná utan um nýjungar í bóksölu má segja eða í sölu á texta hitt efnisatriði frumvarpsins varðar landakort sem okkur flutningsmönnum þykir ósanngjarnt og ótilhlýðilegt að séu höfð í öðrum virðisaukaskattsflokki en bækur og ég er hér með landakort sem gefið er út af máli og menningu og það er hér eins og menn sjá venjulegt landakort og þetta er norðvesturland sem hér er á þessu korti forseti sem ég sýni hér til vitnis vestfirðir og norðvesturland sem háttvirtur þingmaður jón bjarnason til dæmis þekkir einkar vel á bakhlið þessa kort er svo texti ýmis og myndir um fræga staði og ferðamannapláss í þessum landshluta þetta kort er sem sé með tuttugu og fjögur og hálft prósent virðisaukaskatti hér er ég svo aftur með kortabók sem gefin er út af sama forlagi og í þessari kortabók er í raun og veru sama kortið það er af íslandi öllu og hér er sem sé þetta sem forseti hlýtur að annað við á kortinu og þingmenn sjá hér í salnum hér er miklu minni texti en reyndar á kortinu þetta er hins vegar prýðileg bók að nota sérstaklega á ferðalagi í bíl og hún hefur þann mikla kost fyrir notandann að hún ber aðeins sjö prósenta virðisaukaskatt þegar þetta er borið saman kortið annars vegar sem væri ef

hætti og þar með torvelda með tæknilegum hætti það sem ætti að ver viðskiptaleg og menningarleg ákvörðun bæði útgefandans og kaupandans hverju sinni um breytingarnar sem í þessu frumvarpi felast eiga auðvitað við öll sömu rök og um lægri virðisaukaskatt af sölu prentaðra bóka hljóðbóka og hljómdiska bæði menningarleg rök og rök af samkeppnistoga um svokallaðar staðkvæmdarvörur það er vörur sem geta komið hver í annarrar stað og í fræðunum er talið mikilvægt að ríkisvaldið og skattayfirvöld standi þannig að verkum að það sé sumsé ákvörðun um viðskiptin með staðkvæmdarvörur sé ekki trufluð af mismunandi skatti eða mismunandi tæknilegum útfærslum yfirvalda þetta var reyndar það sem árni m mathiesen þáv fjármálaráðherra núv háttvirtur þingmaður hér á þinginu nefndi sérstaklega í nóvember tvö þúsund og sex þegar farið var með virðisaukaskatt á geisladiskum hljómplötum og segulböndum úr tuttugu og fjögur og hálft prósent í sjö prósent þá sagði fjármálaráðherra þáv með leyfi forseta er það gert til að jafna samkeppnisstöðu tónlistarútgefenda við bóka og tímaritaútgefendur en bent hefur verið á að geisladiskar með tónlist séu staðkvæmdarvara við bækur og tímarit og því óeðlilegt að önnur varan beri tuttugu og fjögur komma fimm prósenta virðisaukaskatt en sjö prósenta virðisaukaskatt þetta á að breyttu breytanda við þessar vörur hér við kortin á móti kortabókinni og við vefbækur og rafbækur og geisladiska á móti i hinni prentuðu bók með nákvæmlega sama hætti það er skemmtileg tilviljun og fróðlegt að steingrímur j sigfússon þáv og núverandi þingmaður háttvirtur bæði þá og nú en hæstvirtur fjármálaráðherra sem tók við af árna m mathiesen að hann tók þátt í þessari umræðu í nóvember tvö þúsund og sex og sagði þá með leyfi forseta það er sömuleiðis ánægjulegt að menningarstarfsemi bækur blöð tímarit og einnig geisladiskar og hljómplötur fá þarna sterkari stöðu með lækkun almenna þrepsins úr fjórtán prósent niður í sjö og það að geisladiskar hljómplötur og segulbönd með tónlist að annað því um líkt kemur þarna inn einnig hér hafa því tveir fjármálaráðherrar verið leiddir fram til þess að bera vitni um réttmæti þeirrar óskar sem hér er fram borin í frumvarpsforminu steingrímur j sigfússon hæstvirtur núv fjármálaráðherra minntist á menningarleg rök og þau eru auðvitað hér fyrir hendi bæði menningarleg og kannski menningartæknileg ef svo má segja þetta er auðvitað sama listræna afurð hljómplöturnar og bækurnar og það má segja að það sem hér er um að ræða vefbækur rafbækur sé sama listræna eða fræðileg afurð og það sem við þar ræddum um það er verkið sem skiptir máli en ekki miðillinn nú á tímum menn þekkja það ágætlega í fjölmiðlun nútímans þar sem það er efnið sem veitt er um texta með mynd eða hljóð

miðlarnir eru margir er efnið er að einhverju leyti eitt og hið sama og þetta þekkja menn úr langri umræðu um fjölmiðlafrumvarpið hér um árið um þetta er það sérstaklega að segja að íslendingar hafa við erum nú ekki að öllu leyti misheppnuð þjóð og höfum gert ýmislegt gott þó að við strjúkum okkur núna um ennið yfir glópsku og kjánahætti auðvitað okkar allra og þó sérstaklega ýmissa af forustumönnum okkar en íslendingar hafa gert líka ýmislegt gott í gegnum tíðina

ekki síst tölvutækninni síðan hún kom með góðum árangri eitt af því sem

tölvunám var að og sem þeir luku eða eru enn að sem þeir temja sér enn með þeim árangri að hér er mikið tölvulæsi miðað við aðrar þjóðir útbreidd netnotkun og allur almenningur þekkir vel til þessara hluta og er fljótur að tileinka sér nýjungar fyrr á tímum farsíma og þriðja kynslóð

leggjum til að þetta verði kallað að minnsta kosti þangað til við fáum betra nafn eitt af því sem gerði þetta var það að stjórnvöld höfðu sýnt sýndu í upphafi frumkvæði í skattamálum og sýndu skilning þing og framkvæmdarvald á sérstöðu fámenns málsamfélags í menningarmálum og þörfinni á því að íslendingar gætu tileinkað sér nýjungar af þessu tagi fljótt og vel eg held ég sé ekki að fara með staðlausa stafi þegar ég nefni nafn ragnars arnalds fyrrverandi þingmanns og fyrrverandi menntamálaráðherra og fjármálaráðherra sem mig minnir fastlega að hafi beitt sér fyrir því að fella niður söluskatt af tölvum á sínum tíma meðan þær voru að komast hér í almenna notkun sem var sennilega um og upp úr nítján hundruð áttatíu þegar hann var ráðherra þetta skipti auðvitað feikilega miklu máli fyrir útbreiðslu tölvunnar og þar með fyrir atvinnulíf og menningarlíf á íslandi það er á þessum vegi sem við eigum að halda áfram og ég bendi auðvitað á það í þessu sambandi því að hér er um að ræða í báðum tilvikum nýjungar aðra tæknilega með vef raf og geisladiskabókum og hina kannski ekki alveg eins nýja að setja kort í bók en þó með þeim hætti að kortaútgáfa hefur hér á síðustu árum margfaldast og eflst kort af ýmsu tagi meðal

venjulegra forlaga og var ekki bundin bara við landmælingar íslands eins og áður var ég held ég hafi þessi orð ekki lengri og legg það til að lokum að frumvarpið gangi til efnahags og skattanefndar mér þætti vænt um ef fulltrúar í menntamálanefnd skoðuðu málið og jafnvel að fyrrnefnd nefnd fæli menntamálanefnd að gefa á því álit en vænti þess að um það verði fjallað í að minnsta kosti efnahags og skattanefnd beðið um umsagnir og það tekið í fullri alvöru sem bæði tæknilegt framfaramál og menningarmál fyrir okkur á þeim tímum sem við nú lifum við megum heldur ekki gleyma því að lífið heldur áfram og við eigum að tileinka okkur ný vinnubrögð á þessum nýju tímum gera hlutina vel þó að við þurfum að gera ódýrar og öðruvísi en við hugðum lengi